Señora presidenta, quiero expresar aquí nuestro total rechazo al ataque ilegal perpetrado por Turquía sobre la comunidad kurda. Esta invasión viola el Derecho internacional, está produciendo víctimas civiles y movimientos masivos de población. Busca, además, alterar la demografía de Rojava, reubicando dos millones de refugiados en una zona en la que convivían democráticamente kurdos, árabes, turcomanos y asirios. La invasión superará las fronteras del Kurdistán, reabriendo conflictos que implican a las grandes potencias mundiales. Evitarlo obliga a que la OTAN retire su apoyo a Turquía y a que las Naciones Unidas y la Unión combatan esta vulneración de la legislación internacional con sanciones efectivas.